Die EVP Fraktion unterstützt den gemeinsamen Antrag und dankt auch für die Vorträge, die hier gehalten worden sind. Wir müssen sehen vor dem EU US Gipfel und jetzt, wo der G20 Gipfel läuft dass in vielen Fragen wirtschaftlich, aber auch in Fragen von Frieden und Umweltschutz nur eine gemeinsame Antwort der Europäer eine Chance besitzt, im globalen Maßstab verwirklicht zu werden.

und auch, Frau Reding, die Fragen voranbringen, die mit Grundrechten, mit Datenschutz und ähnlichen Dingen zu tun haben, wo wir aus vielerlei Gründen Datenschutz haben müssen, aber auch einen Austausch von Daten haben müssen.